Señora Presidenta, solo en un momento tan crítico es posible un enfoque común, aunque incompleto, sobre la gestión más integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea. La cooperación de las autoridades nacionales con la nueva agencia es decisiva. Se han introducido algunas medidas positivas tendrá recursos propios, reforzará el rescate de personas en peligro en el mar, se ha creado un mecanismo de denuncia de los derechos fundamentales si son vulnerados...

Y creo que hay que tener en cuenta que, sin un sistema común de atención del asilo, de atención de la migración económica, sin la solidaridad de los países y gobiernos, sin unos mejores mecanismos de migración legal en una Europa envejecida, esta nueva agencia solo será finalmente nuestro rostro atroz. Por eso, para mí, que estoy a favor de que controlemos de una manera común nuestras fronteras exteriores, es muy importante que no nos convirtamos en ese rostro atroz.